Les valeurs de démocratie et de droits de l'homme font partie intégrante, en théorie, des valeurs de l'Union européenne. Ne devrait on pas tirer les leçons de ce qui se passe dans les pays dits arabes et exiger de nos partenaires orientaux ce que nous n'avons pas su exiger de certains gouvernements, notamment tunisien, libyen ou égyptien? Ne devrions nous pas, Monsieur le Commissaire, faire en sorte que la démocratie puisse enfin régner dans ces pays, que nous ayons un minimum d'exigences en la matière? Pour ma part, je trouve que la résolution qui nous est soumise est, pour le moins, une résolution au profil minimum. Nous ne nous sommes donc pas associés à cette résolution, nous nous contenterons de nous abstenir sur le vote.